Herzlichen Dank für die Frage. Also man kann mir durchaus vorwerfen, in einer Minute allgemein zu sein, ich kann aber durchaus auch konkreter werden. Die europäischen Werte sind eine Sache, aber zu den europäischen Werten gehört z.

B. die Zweidrittelmehrheit Inwieweit ist es vereinbar mit der parlamentarischen Demokratie, wenn zukünftige Regierungen keinen Handlungsspielraum mehr haben?

Das sind Fragen, die man aufwerfen darf, und ich glaube, das sind Dinge, die Kommission zu prüfen hat.